Domnule Președinte, doamna Președintă, Europa a făcut progrese considerabile în ultimele luni. Fără îndoială, planul de relansare este un pas istoric înainte și întruchipează forța Uniunii și capacitatea noastră de a depăși crizele împreună. Am început să construim o Europă cetățenească în adevăratul sens al cuvântului. S a mai auzit vocea naționaliștilor sau antieuropenilor în ultimele săptămâni? Au început să se încurce în propriile argumente care denigrau proiectul european și azi nu prea mai au nimic relevant de spus. Vor să ascundă faptul că au nevoie de acest plan de relansare la fel ca toți ceilalți europeni pentru că și ei au nevoie de Europa. Evident, nu o vor recunoaște niciodată, dar azi e tot mai clar că proiectul naționalist rămâne, încet încet, fără obiect, pentru că Europa își face treaba și e concretă, și e directă. Este, deci, momentul să fim clari și când vorbim despre valorile noastre, nu doar când vrem bani de la Uniunea Europeană. Nu există un compromis posibil între o Europă a investițiilor sau o Europă a valorilor.

Statul de drept nu este o alternativă, este un principiu cheie inclusiv pentru dumneavoastră, doamna Președintă, pentru Comisie, pentru Parlament și pentru Consiliu. Pentru că ce se va întâmpla cu încrederea cetățenilor câștigată în aceste zile dacă, peste un an sau doi, vom citi articole în presă care arată cum bani din planul de redresare sau din bugetul viitor se scurg în buzunarele celor care și au găsit vocație de autocrați în Uniunea noastră? O justiție slabă într un singur stat membru subminează credibilitatea întregului stat de drept din Europa. Consiliul a dorit o mai mare flexibilitate în utilizarea fondurilor europene, dar sumele implicate sunt colosale și sunt datorii făcute în numele cetățenilor europeni. De aceea, interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate împotriva corupției și a conflictelor de interese. Statul de drept nu este abstract și este responsabilitatea dumneavoastră să stați alături de Parlament în această luptă, la fel ca în lupta pentru resursele proprii, pentru un nou buget, pentru că așa începem să construim Europa. Apoi, fiecare din deciziile noastre trebuie să le permită cetățenilor să câștige prosperitate durabilă. Tocmai a fost făcut un pas important pentru legea europeană a climei cu setarea unui obiectiv ambițios de 55 pentru reducerea emisiilor de carbon. Și ați răspuns aici, doamna Președintă, și unei solicitări de analiză de impact pe care a făcut o Renew Europe și vă felicit, și vă mulțumesc pentru asta. Este o decizie exemplară și istorică ca atunci când luăm o astfel de decizie să avem și o analiză de impact. Așteptăm acum o lege digitală care deschide calea către independență în ceea ce privește procesoarele, criptarea datelor, stocarea în cloud, așa cum ați spus o. Aceste tehnologii de zi cu zi ne determină modul de viață viitor. Ar fi iresponsabil să ne bazăm pe state din afara Uniunii pentru astfel de lucruri strategice și salut decizia dumneavoastră de a rezerva cel puțin 20 din buget pentru acest tip de investiții. Construcția unei Europe verzi și digitale trebuie să provoace încredere, nu teamă, dar, pentru asta, haideți să construim fără constrângeri administrative și fără îngrădiri de libertăți. Să creăm premisele unei tranziții pozitive către o nouă relație cu resursele naturale prin inovații digitale, sociale și economice. Să construim o Europă care nu se clatină în fața unui prim ministru britanic care începe să și piardă reperele sau a unui lider turc care are o vizibilă febră naționalistă și un Putin dornic să semene discordie. O Europă care nu lasă în urmă teritoriile rurale cu o agricultură în care digitalul și ecologizarea nu sunt acolo pentru a crea birocrație, ci pentru a genera venituri pentru fermieri și bunăstare pentru consumator. Doamna Președintă, Europa trebuie să fie un reper de stabilitate în fața anxietății cetățenilor și să ofere soluții în fața incertitudinilor și temerilor. Am oferit câteva răspunsuri bune în ultimele luni, dar criza nu a trecut. Mai mult ca oricând, oamenii așteaptă o Europă concretă, reactivă și prezentă acolo unde e nevoie. Vom câștiga dacă vom ști să generăm solidaritate prin ceea ce decidem și facem.